Collega Balčytis, u bent een zeer minzaam man en een goede collega, maar ik begrijp de houding van uw fractie niet.